Nosotros compartimos el análisis que hace la alta representante de la Comisión Europea sobre Venezuela. Pero creemos que es oportuno, ahora que iniciamos un mandato, reivindicar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano reivindicar que la única salida posible es una salida política, pacífica y negociada, que acabe desembocando en unas elecciones libres y justas, en igualdad de oportunidades para todos los actores políticos, y monitorizadas por la comunidad internacional. Es el momento de reivindicar que existen expectativas positivas, ahora que en Barbados, con la compañía y el acompañamiento de Noruega, se están llevando a cabo estas negociaciones. Y es el momento también de poner luz sobre lo que pasa en Venezuela el sufrimiento del pueblo venezolano, que han reivindicado y han calificado las Naciones Unidas de la mano de Michelle Bachelet ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones de derechos humanos —con impunidad— que necesitan respuesta, y también violaciones de derechos económicos y sociales que requieren de ayuda humanitaria. Por todo ello, nosotros queremos —hoy— poner luz a la única salida posible y, al mismo tiempo, reivindicar el sufrimiento que está padeciendo el pueblo venezolano. Y ahora que vemos luz en esta salida política, quiero decir que solo gracias al trabajo de la Unión Europea hemos llegado hasta aquí.